Oceňuji, že pan Pallone výslovně zmiňuje nezbytnost reformy státní správy s cílem odstranit administrativní zátěže. To si myslím, že je i na půdě Evropského parlamentu, který velmi často produkuje naprosto nesmyslné a zbytečné byrokratické překážky, podstatné říci a je dobré, že to ta zpráva zdůrazňuje. Já mám dojem, že je třeba Vás, pane Pallone, pochválit za zrušení zbytečných úrovní státní správy, to znamená extra peněž, které jsou posléze zcela neefektivně utráceny.

To si myslím, že je absolutně pozitivní. My, evropští konzervativci, bychom dodali, že bychom si ve Vaší zprávě přáli více daňové konkurence, více privatizace, více důvěry v soukromé podnikání, méně regulací, ale to předpokládám, že jsme schopni v budoucnu společně doladit. Ta zpráva je víceméně dobrá a já jsem velmi rád, že k tomu mohu říci mnoho pozitivních poznámek.